Tal vez, de todos modos, escuchando al señor Brok y antes a otros colegas, si nos hubiésemos centrado más en Libia y en la población libia y menos en hacer de Libia un teatro de nuestras querellas europeas, hubiéramos sido seguramente bastante más eficaces.

Y desde luego, sería muy negativo para libios y libias, para las víctimas que ya ha habido y sus familias, y también para los más desvalidos, que son los inmigrantes, que de nuevo sobre Libia hiciésemos caer nuestros debates de antes de las elecciones europeas. Yo creo que la Unión Europea tiene que estar ahora más unida que nunca, precisamente tras las propuestas de la alta representante y del alto comisionado de las Naciones Unidas. Y desde luego, dejémonos, por favor, de electoralismo y sobre todo sobre las vidas de los libios y de las libias.